Señor Presidente, quiero felicitar al Consejo por sus conclusiones firmes y valientes sobre la intención de Israel de extender sus asentamientos desafiando la solución de dos Estados.

Y seguimos condenando los asentamientos en la zona C, donde están en peligro proyectos europeos de infraestructuras, concretamente plantas solares, que son determinantes para el desarrollo del pueblo palestino. Y en el marco de la ayuda europea, por cierto, debería reactivarse la Misión EU BAM.

Bueno, pues, por coherencia de la acción exterior de la Unión Europea y por respeto a la legalidad internacional, todos los acuerdos entre la Unión Europea e Israel deben indicar inequívoca y explícitamente su inaplicabilidad en los territorios ocupados desde 1967 los Altos del Golán, Cisjordania —incluido Jerusalén Este— y la Franja

Y, señor Lieberman, el mundo no está dispuesto a sacrificar a Israel, no es esa la intención ni de las conclusiones del Consejo ni de la Resolución del Parlamento Europeo, pero tampoco está dispuesto a que usted sacrifique a Palestina.